Hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj tako zvrhan košek praznega, kot jih lahko slišimo s strani nasprotnikov amandmaja tega, da se bolniška nadomestila vrnejo za vse na predkrizno raven - kaj takega pa že dolgo ne. Mislim, z vsem spoštovanjem, ampak oprostite, to je pač nizanje "blefa" na "blef", ki vsebinsko ne pije vode. Prvič trdite, da gre, da želite celovito sliko pa, in da ne morete brez te celovite slike podpreti tega amandmaja. Pa mi ravno danes tukaj pri tej točki obravnavamo zakon, ki je izrazito parcialne narave. Zakon, ki vrača raven bolniških nadomestil zgolj ga za krvodajalce in podobno na predkrizno raven. Pa zaradi tega ker je parcialen, še ni slab. Ne. V Levici ga podpiramo, prav je, a prav je pa tudi, da se bolniško nadomestilo vrne za vse nazaj na predkrizno raven in ravno zato, ker gre za vračanje na predkrizno raven, tudi ne govorimo o kakšnih novitetah. ne. Govorimo o vrnitvi delavcem, bolnikom, tistega, kar jim je bilo odvzeto, neupravičeno odvzeto za čas krize. O tem se pogovarjamo. Ne o tem, da bo kar naenkrat nastala ne vem kakšna milijardna luknja. Ocena finančnih posledic je petnajst milijonov oziroma petnajst cela štiriintrideset milijonov evrov. Zdravstvena blagajna operira z milijardami. To je kaplja v morje za velik učinek tistim, ki morajo oditi na bolniško, pa iz bilokakega razloga že odidejo na bolniško, ne. Poleg tega, se je res v pravice zgodilo za časa krize. Blagajne so bile prazne. Strategije, kakšne resne izhodne strategije, politični esteblišment ni imel. No, danes, danes so te blagajne polne, kot že zelo dolgo niso bile, in politična odločitev je, ali bomo to priložnost izkoristili za to, da neupravičeno odvzete, s krizo odvzete pravice vrnemo ali pač tega ne storimo in kakšne druge politične znanosti, globlje znanosti tu odzadaj ni, so samo izgovori, še to zelo prazni izgovori. Prav z začetkom tega mandata smo se pogovarjali in prižgali zeleno luč zdravstveni Zavodu za zdravstveno zavarovanje v višini, če se ne motim, dvaintrideset milijonov evrov. Toliko je bilo namreč presežka in smo prižgali zeleno luč, da se ta presežek na zaupanje usmeri v skrajševanje čakalnih dob. Kar želim s tem pokazati, je, da so vsi pogoji izpolnjeni, vsi kazalci so ugodni in ni absolutno nobenega razloga, zakaj bi zavrnili vračilo ravni bolniške na predkrizno raven, drugi, kot samo to, da hočeš na delavskem razredu še malo "pošparati". Za zaključek pa še tole, slišali smo, da s takim načinom dela - čeprav se pogovarjamo o petnajstih milijonih evrov, ne - da s takim načinom način dela nobena država ne preživi. Ne, dragi moji, s takim načinom dela lahko vzkliknemo: "Umrli državljani, živela država!"